Všichni jsme si vědomi toho, že v posledních letech se digitalizuje všechno kolem nás.

Jsem naprosto přesvědčen o tom, že právě digitalizace veřejné správy pomůže zlepšit jak její dostupnost, tak i kvalitu veřejných služeb, tak i boj proti korupci a pomůže občanům jednotlivých států, např.

Osobně si pak do budoucna myslím, že je potřeba se zabývat přeshraničním eGovernmentem, protože podle mého názoru je to důležitý krok k tomu, aby se naplnily čtyři základní svobody EU.